října, kdy někteří soudruzi v NDR oslavovali 40 let od vzniku socialistického Německého demokratického státu, tak tisíce jejich spoluobčanů odcházely přes pražskou ambasádu Spolkové republiky Německo do Západního Německa. V podstatě byl to ten začátek, kdy se Berlínská zeď otřásala v základech.